Am votat în favoarea acestei rezoluții, însă, deoarece nu s a făcut referire în textul final la rolul politicii de coeziune, am semnat împreună cu colegi din celelalte grupuri politice un amendament în acest sens și astăzi a și fost votat. Fondurile structurale și principiile de bază ale politicii de coeziune, precum abordarea integrată, guvernanța pe mai multe niveluri și parteneriatul real, reprezintă elemente esențiale în realizarea obiectivelor Strategiei 2020 și, prin urmare, trebuie să fie complet integrate în aceasta. Sunt de acord că avem nevoie de o agendă socială ambițioasă, care să includă combaterea sărăciei și excluziunii sociale, însă, pentru a putea crea locuri de muncă durabile, trebuie să avem în primul rând o economie competitivă, iar rolul politicii de coeziune este tocmai acesta. Prin urmare, dacă vom continua să nu acordăm atenția cuvenită politicii de coeziune, peste ani vom contabiliza un eșec al Strategiei UE